Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy! Popieram powstanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, bo jestem za racjonalnymi decyzjami. W takich sferach, jak walka z terroryzmem, ochrona granic zewnętrznych, możemy posuwać naszą integrację, tym bardziej że Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna nie ma zastępować wysiłku suwerennych państw, a je wspomagać. I rzeczywiście apeluję do Komisji Europejskiej o to, żeby ten duch kooperacji, duch wzajemnego zaufania płynął także ze strony Komisji Europejskiej, bo wtedy będziemy mieć pozytywny efekt. Doktrynerstwo jest czymś, co przeszkadza w planowaniu dobrej polityki. Ja zupełnie nie podzielam tych głosów ze strony lewicy, lewej strony Parlamentu Europejskiego, które powiadają nie przywiązujmy wagi do ochrony granic zewnętrznych, otwórzmy szeroko drzwi dla imigracji. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie tylko Europa, która będzie bezpieczna, może być rzeczywiście solidarna.